Und das ist wie wir alle wissen eine Zeit der Ungewissheit, in der wir aber trotz allem Klarheiten über die wirtschaftspolitischen, die finanzpolitischen, die arbeitsmarktpolitischen und die klimapolitischen Weichenstellungen in der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten brauchen.

Und natürlich ist es so, dass die Jobkrise einer unmittelbaren und aktuellen Lösung bedarf. Deshalb ist die Forderung, die wir an Sie stellen, dass Sie in Ihrer Präsidentschaft die Mitgliedstaaten animieren, die Investitionspläne, die Wiederbelebungspläne für die Wirtschaft ernster zu nehmen, als dies derzeit der Fall ist. Was wir brauchen, ist vor allen Dingen die Sicherung von Arbeit jetzt, nicht erst im nächsten Jahr, denn die Bedrohung für die Arbeitsplätze ist jetzt vorhanden. Beschäftigungssicherung ist für die innere Stabilität der Gesellschaften das A und O.

Anpacken müssen Sie auch eine andere institutionelle Frage, nämlich die Frage, wie die nächste Kommission bestellt wird. Da muss ich Ihnen sagen, da habe ich nicht nur bei Ihnen, sondern bei all Ihren Kolleginnen und Kollegen im Rat ein bisschen das Gefühl, dass dieser institutionelle Neustart und die Ungewissheit, auf welcher Vertragsgrundlage wir eigentlich handeln, allgemein Platz gegriffen hat, dass niemand so recht weiß, in welchem Film er eigentlich ist.

Ich mach' mir die Welt, so wie sie mir gefällt.

Übrigens gibt es jemanden, der als Hüter der Verträge als allererstes klären müsste, auf welcher Rechtsgrundlage gehandelt wird.

Deshalb will ich hier ganz klar sagen, was wir erwarten. Ich hatte Ihnen vorgeschlagen, Herr Ministerpräsident Reinfeldt, den Formalisierungsbeschluss nicht sofort zu fassen, sondern zunächst einmal Ihren Kandidaten ins Parlament zu schicken, damit er hier sagen kann, was er tun will zur Wiederbelebung der Wirtschaft, zur Jobsicherung, zur Bekämpfung des Klimawandels, für einen Beschäftigungspakt, für eine Initiative für eine Richtlinie für öffentliche Dienstleistungen, für eine Initiative zur Verbesserung der Entsenderichtlinie, für eine Garantie zwischen Kommission und Europäischem Parlament über die Evaluierung der sozialen Folgen der Initiativen der Kommission.

Und dann hätte man über eine Formalisierung entscheiden können. Sie sind jetzt den anderen Weg gegangen. Sie haben gesagt Nein, wir fassen erst den Formalisierungsbeschluss und dann schicken wir den Kandidaten. Ich fürchte, das war erneut ein Fehler, und ich fürchte, dieser Kandidat hat, wenn er sich nicht sehr anstrengt, keine Mehrheit in diesem Haus. Ich will das in aller Klarheit sagen, damit der größte Streitpunkt, den es wahrscheinlich in Ihrer Präsidentschaft gibt, gleich zu Beginn zwischen uns klar ist. Wir erwarten institutionelle Klarheit, wir erwarten sozialpolitisches Engagement, und ich glaube, bei der Klimapolitik werden wir Ihnen folgen. Herr Präsident, als Geschenk an Sie Ich habe die Redezeit genau eingehalten, Sie werden sehen, in ganz wenigen Sekunden sind meine sechs Minuten um, Sie brauchen mich nicht zu rügen, ich wusste, dass Sie sich das vorgenommen haben, das wollte ich Ihnen nicht schenken!